Señor Presidente, señor Comisario, la postura del Partido Popular Europeo es muy clara en cuanto a la política comercial de la Unión Europea somos firmes defensores del libre comercio y, desde luego, es indispensable que Europa siga negociando acuerdos comerciales con otros países porque generan nuevas oportunidades para las empresas europeas, es decir, nuevos empleos, que tanto necesitamos en este contexto de grave crisis económica. Me han gustado mucho sus palabras, señor Comisario, porque yo también creo que es muy importante que dichos acuerdos contengan las garantías suficientes para evitar que se firmen cláusulas desequilibradas e injustas para la industria europea. El Tratado con Corea del Sur ha sido presentado por la Comisión como el primero de una nueva generación de acuerdos comerciales más ambiciosos para Europa.

No se trata de si es un país pequeño o no, sino de no debilitar nuestra capacidad negociadora en futuros acuerdos con países mucho más grandes. Por tanto, no estamos en contra del Acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, pero sí deseamos que se estudien con mayor rigor algunos apartados del Acuerdo, que, creemos, crean desventajas competitivas desleales para algunos sectores industriales europeos y favorecen injustamente a los productores coreanos. Señor Comisario, quiero que me explique con claridad la razón por la que la cláusula de salvaguardia para el duty drawback entra en vigor a los cinco años.

El Acuerdo estipula que a los cinco años se desmantelarán los aranceles para los vehículos con un peso superior a 5 toneladas.

También me gustaría que nos diera más detalles de alguna novedad en este aspecto que ha mencionado.